Gospođo predsjednice, povjereniče Hahn, hvala lijepo na Vašem predstavljanju trenutnog stanja napretka Albanije. Vidim da kolega Agnew zaista ne poznaje Albaniju, jer da je iole zna, znao bi koliko su talentirani naši mladi albanski prijatelji u poznavanju jezika. U to sam se osobno uvjerio puno puta kada sam posjetio Albaniju. U svakom slučaju, bilo bi dobro da naši prijatelji u Albaniji nastave s ključnim političkim, pravosudnim i gospodarskim reformama, za što je važno postići konsenzus svih političkih aktera i razvijati kulturu konstruktivnog parlamentarnog dijaloga između vladajućih i oporbe. Komisija je kvalitetno detektirala sva mjerila koja treba ispuniti prije nego što se otvore pristupni pregovori, a posebnu pozornost treba posvetiti temeljitoj reformi pravosuđa kako bi se osigurao učinkovit i od politike i drugih utjecaja neovisan pravni sustav koji jamči vladavinu prava.